virðulegi forseti nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti það gafst ekki tími til að fá umsagnir um málið en meginmarkmið frumvarpsins er þríþætt fyrsta að laga ýmis ákvæði laga um fæðingar og foreldraorlof númer níutíu og fimm tvö þúsund að því breytta fyrirkomulagi sem felst í yfirtöku vinnumálastofnunar á rekstri fæðingarorlofssjóðs sem fram til þessa hefur verið í höndum tryggingastofnunar annars að fellt verði úr sömu lögum ákvæði sem girði fyrir rétt foreldris til umönnunargreiðslna samkvæmt lögum um félagslega aðstoð númer hundrað og átján nítján hundruð níutíu og þrjú hafi það notið greiðslna í fæðingarorlofi vegna barnsfæðingar þriðja frumvarpið gerir ráð fyrir að vinnumálastofnun verði heimilt að leita umsagnar ótilgreinds aðila við mat á nauðsyn á lengingu fæðingarorlofs og nauðsyn á lengingu og rétti til fæðingarstyrks í stað þess að fela tryggingayfirlækni ákvörðunarvald um þessi efni á fundi nefndarinnar kom fram að vinnumálastofnun hefur að undanförnu unnið að undirbúningi hinna nýju starfsemi sem til stendur að verði að mestu rekin á hvammstanga þar munu starfa níu manns en að auki verða tvö stöðugildi í reykjavík stofnkostnaður er áætlaður þrjátíu og sjö milljónir króna en umsýslukostnaður samkvæmt fjárlögum næsta árs er fimmtíu og tvær milljónir króna var það gagnrýnt að síðar nefnda fjárhæðin hefur haldist nær óbreytt frá árinu tvö þúsund og eitt þrátt fyrir að í raun sé rekstrarkostnaður meiri en sem nemur tugum milljóna ítrekað hafi verið bætt með heimild í fjáraukalögum nefndin álítur að gætt hafi ákveðinnar tregðu hjá fjárveitingavaldinu í að viðurkenna aukin umsvif fæðingarorlofssjóðs og mælist til þess að við næstu fjárlagagerð verði tekið meira tillit til raunverulegs kostnaðar vinnumálastofnunar af rekstri sjóðsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður pétur h blöndal skrifar undir álitið með fyrirvara einar oddur kristjánsson og magnús þór hafsteinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu og undir álitið rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir össur skarphéðinsson helgi hjörvar pétur h blöndal með fyrirvara og birkir jón jónsson ég vil að lokum virðulegi forseti þakka nefndarmönnum kærlega fyrir skjótan framgang þessa máls sem var seint fram komið